Herr Präsident! Tschernobyl und die folgende Strahlenverseuchung der Nahrungsmittel hat 1986 bekanntlich die betroffenen Nachbarländer unvorbereitet getroffen. Die Union hat daraus Lehren gezogen und für den Katastrophenfall dankenswerterweise Grenzwerte festgelegt. Die radioaktive Kontamination kann bei einigen Nahrungsmitteln bekanntlich über lange Jahre hinweg von Bedeutung sein, aber man kann sie weder sehen, noch schmecken, noch riechen. Genau das ist ja das Problem, wenn in über Jahrhunderte radioaktiv verseuchten Gebieten strahlungsbelastete Nahrungsmittel wie die Früchte des Waldes nicht nur vor Ort konsumiert, sondern oft auch in unbelasteten Gebieten als angeblich unbedenklich verkauft werden. Die Folgen von radioaktiv belasteten Lebensmitteln, deren Verzehr in der Schwangerschaft, bei Krankheit, für Kleinkinder und ältere Menschen besonders gefährlich ist, zeigen sich ja oft erst nach Jahren, oft gar erst Jahrzehnte später. Nach heutigem Kenntnisstand gibt es keinen wirklichen Strahlenwert, der mit absoluter Gewissheit als unbedenklich eingestuft werden kann. Die Ursachenforschung einer Vielzahl neuer Erkrankungen, wie Allergien, steckt in den Kinderschuhen, dennoch werden Lebensmittel radioaktiv bestrahlt. Und um die Wechselwirkungen mit Gentechnik macht sich auch kaum jemand Gedanken. Wenn empfindliche Personen gut 25 Jahre nach Tschernobyl noch immer nicht unbedenklich größere Mengen an heimischen Pilzen essen können, ist es nicht nur an der Zeit, Atomkraftwerke stillzulegen, sondern auch Atomversuchen den Riegel vorzuschieben. All das ist letztlich wertlos, wenn Lebensmittelkontrollen in und rund um verseuchte Regionen nicht wirklich funktionieren.